Monsieur le Président, la question des droits des personnes LGBT en Afrique revient régulièrement à l'agenda du Parlement, et pour cause. Deux tiers des pays africains ont des lois répressives sur ce sujet et l'Afrique du Sud cela a déjà été évoqué est actuellement en train de régresser sur cette question. Je voudrais vous parler, aujourd'hui, du documentaire réalisé en Ouganda par deux femmes sur la situation des personnes LGBT. C'est au cours du tournage, en 2010, qu'a eu lieu l'assassinat de David Kato, figure emblématique de la lutte des LGBT en Afrique. Ce documentaire a alors changé de dimension, et le message de tolérance et d'espoir qu'il porte doit être diffusé le plus largement possible. Je veux donc vous inviter à voir ce film intitulé Call me Kuchu et à en encourager la diffusion dans tous les États membres pour faire connaître le destin des kuchus et ne pas laisser le silence les faire disparaître. Je vous livre cette phrase de David Kato Ils n'arrêtent pas de dire que nous n'existons pas.